Señor Presidente, de nuevo nos reunimos aquí, en este hemiciclo, para condenar una situación terrible en el Congo —en este caso, las masacres que se están sufriendo en la zona del este— y comprenderá el representante de la Comisión que nos sentimos un poco frustrados, porque no hace mucho ya aprobamos otra y, sin embargo, parece que esto no tiene ninguna repercusión en la situación terrible que vive una gran parte del pueblo del Congo. Nos congratulamos por esta Resolución común una Resolución que nosotros firmamos en aras del consenso, pero que nos hubiera gustado que en algún punto fuera más contundente, especialmente cuando se hace una crítica al papel que está jugando la Monusco —la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo—, una misión que ha sido acusada por actores independientes de pasividad, de no hacer el papel que tiene adjudicado, que es el de defender a la población civil precisamente contra estas masacres. Esperamos que esa investigación que pedimos también en esta Resolución se lleve a cabo y que se esclarezca exactamente si no se está cumpliendo la misión y quiénes son los responsables. Nos congratulamos de que aparezcan algunos de los puntos clave de lo terrible que es la situación en el Congo. En primer lugar, el hecho de que las mujeres son las víctimas preferentes y de que se está utilizando la violación de mujeres y niñas como un arma de guerra masiva que se está reclutando a niños soldados, que no tendrán ninguna oportunidad en la vida sumidos en ese horror. Y, sobre todo, que se hable del conflicto de la extracción ilegal de minerales. Y, ahí, la Comisión tiene un papel que jugar, porque las empresas europeas tienen mucha responsabilidad en ello y sería importante que fuéramos más allá de las declaraciones y que tomáramos medidas activas de sanción, de investigación, para saber qué multinacionales europeas están involucradas en ese comercio que, al final, es la última justificación de la terrible situación que está viviendo ese territorio. Aparece en uno de los puntos de la Resolución la posibilidad de sancionar a los que sean directamente responsables de esas masacres. ¡Que no nos tiemblen las manos!